Señora Presidenta, el asilo es un concepto jurídico preciso, definido, que nada tiene que ver con un acuerdo de readmisión. El acuerdo con Pakistán es un instrumento comunitario integrado en el marco de la lucha contra la inmigración clandestina y no en el ámbito de la protección internacional o del asilo. El objeto del acuerdo no deja lugar a dudas la readmisión de aquellos ciudadanos pakistaníes que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones vigentes para la entrada, presencia o residencia en el territorio de un Estado miembro, o de aquellos nacionales de terceros países o apátridas que sean titulares de un visado o de un permiso de residencia expedidos por autoridades pakistaníes y que hayan entrado en territorio de un Estado miembro de forma irregular procediendo directamente de Pakistán. El respeto de los derechos fundamentales durante el proceso de repatriación se tiene que garantizar mediante la exigencia del respeto de las normas del Derecho internacional, en especial el principio de no devolución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, las medidas contenidas en el acuerdo solo serán aplicables a las personas que se encuentren en territorio de la Unión de forma irregular, sin afectar a aquellas otras a quienes se les hubiese concedido el asilo o cuya solicitud de protección internacional se halle en curso. Por tanto, a mi juicio, no podemos ni debemos mezclar cuestiones diferentes que podrían impedir la formalización de un acuerdo fundamental en la evolución de la política común de inmigración de la Unión Europea.